fyrir utan siðspillinguna sem hefur trúlega verið það innanmein í okkar samfélagi sem helst orsakaði það hrun sem við minnumst nú þá er trúlega ekki önnur orsök sterkari í hruni einstaklinga eða samfélaga heldur en einangrunin það er kannski ástæða til að dvelja ofurlítið við einmitt það einangrunina núna þegar ár er liðið frá því að við upplifðum þessa miklu atburði í október árið tvö þúsund og átta því að sannarlega var það um hrunið í okkar samfélagi eins og önnur hrun þar lék einangrunin og sumpart einangrunarhyggja okkar sjálfra talsvert hlutverk í aðdragandanum við gerðumst eins og við þekkjum á fyrri hluta síðasta áratugar aðilar að evrópska markaðnum að evrópska efnahagssvæðinu að fimm hundruð milljóna manna markaði og frjálsu flæði fjármagns og fólks og

sakir ákveðinnar einangrunarhyggju held ég að megi kalla þá kusum við að verða ekki hluti af því skipulagi sem var um þann markað við kusum að verða ekki aðili að eftirlitskerfinu af skrifræðinu að hinu pólitíska samstarfi yfir þeim markaði og verða ekki hluti af myntsamstarfinu sem varð á þeim markaði og verða ekki hluti af því seðlabankasamstarfi sem ríkti á þeim markaði vegna þess að við vildum ekki við bókstaflega vildum ekki íslendingar taka þátt í því samstarfi við ætluðum bara að spila á markaðnum en taka ekki þátt þeim margvíslegu samstarfsverkefnum sem unnið var að í tengslum við þennan markað það þótti okkur gefa býsna góða raun um sinn því auðvitað skilaði aðildin að evrópska efnahagssvæðinu miklum hagvexti og margvíslegum framförum í viðskiptalegum efnum því að það er auðvitað svo og það er reynsla okkar í gegnum aldirnar að frjáls verslun og viðskipti hafa auðvitað alltaf verið smáríkjum til farsældar fallin en einangrun hvers konar verið upphafið að ógæfu okkar hverju sinni sem hún hefur orðið það var auðvitað nokkuð sem við fengum síðan að finna býsna vel til þegar að herti að þessi ákvörðun okkar sjálfra um að taka ekki þátt í samstarfinu í kringum evrópska markaðinn í hinu pólitíska samstarfi í myntsamstarfinu í seðlabankasamstarfinu og margvíslegu öðru samstarfi það gerð það að verkum að þegar harðnaði á dalnum þá reyndumst við vera býsna einangruð og í raun og veru var það einangrunin sem orsakaði kannski miklum mun harðara fall hjá okkur en ella hefði orðið við skynjuðum þessa einangrun býsna vel í aðdraganda kreppunnar tvö þúsund og sex þegar margvísleg umfjöllun um ísland var neikvæð og við reyndum að sannfæra aðrar þjóðir um að hún væri á misskilningi byggð og menn gripu sannarlega til ráðstafana til að reyna að gera ýmsar betrumbætur á því fyrirkomulagi sem við höfum komið okkur upp en þegar fjármálakreppan hófst hin alþjóðlega árið tvö þúsund og sjö þá fundu menn náttúrlega að íslensk fyrirtæki misstu fjármögnun á erlendum vettvangi og höfðu ekki annað að leita heldur en hingað heim þar sem íslensku viðskiptabankarnir stóðu kannski ekki frammi fyrir mörgum góðum valkostum annaðhvort að taka að sér fjármögnunina eða láta fyrirtækin fara íslensk stjórnvöld fóru þá land úr landi bónarveg að hverri þjóðinni á fætur annarri

það hversu einangrað landið var á alþjóðavettvangi að það skipti engu máli hvar knúið var dyra hvergi var stuðning að fá við vorum og að sumu leyti sjálfvalið algerlega einangruð sú örvænting sem þetta skóp leiddi á endanum til þess sem enginn maður hefði trúað fyrir og við reynum trúlega flest að gleyma í dag að menn freistuðu þess jafnvel að fá gríðarstórt lán frá rússum sem hefði auðvitað gert okkur algerlega háð því ríki í fjárhagslegu tilliti miðað við þær stærðir sem þar verið að tala um en slík var einangrun okkar orðin og staða okkar orðin að jafnvel til þessa freistuðust menn að reyna eina gríðarlega mikla fyrirgreiðslu frá ríki sem hefur ekki verið í hópi okkar nánustu bandalagsþjóða að minnsta kosti hin síðari ár auðvitað fundum við það fyrir ári síðan auðvitað hvað harðast hve einangrun okkar var orðin mikil þegar hér var einfaldlega orðin spurning um grundvallaratriði í því að reka samfélag vörur og aðra aðdrætti að landinu sem betur fer taka með ótrúlegri elju fjölda fólks í stjórnsýslunni að forða kannski því versta í því en það var þessi alþjóðlega einangrun sem við fundum svo glöggt fyrir ári og ég held að við þurfum að minnast býsna vel við eigum að minnast hennar vegna þess að hún skiptir máli um það hvernig við ætlum að byggja þetta samfélag upp aftur það er ástæðan fyrir því að við eigum í því efni að leggja höfuðáherslu á það að rjúfa einangrun okkar og að byggja upp sterk og virk tengsl við löndin í kringum okkur og þar höfum við sannarlega verk að vinna þess vegna eigum við að gæta þess að þó að það sé auðvelt að gleyma okkar eigin mistökum hvers konar og finna okkur sameiginlega óvini í útlöndum til að sameinast um að vera á móti hvort sem þeir heita alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða evrópusambandið eða norðmenn eða einhver önnur nöfn sem við notum fyrir vonda menn í útlöndum nú til dags einmitt þá freistingu megum við ekki falla í einmitt núna er það grundvallaratriði fyrir endurreisn okkar og uppbyggingu þessa samfélags að á næstu árum og næstu áratugum að við eflum og styrkjum allt okkar alþjóðlega samstarf og að við vinnum að endurreisninni ekki í afneitun á þeim veruleika sem við stöndum andspænis alþjóðlegri einangrun íslands heldur með því að viðurkenna þá stöðu og vinna í samstarfi við aðrar þjóðir okkur úr úr því við erum auðvitað vonsvikin yfir ýmsu því sem við höfum fengið að upplifa við höfum verið vonsvikin yfir því að til að mynda sú ágæta samstarfsáætlun sem við höfum haft við alþjóðagjaldeyrissjóðinn hafi ekki verið tekin fyrir enn við erum auðvitað sannfærð um það og vitum að það er fullkomlega ósanngjarnt að til þess sé af okkur ætlast að við þessi þjóð beri allar þær miklu skuldbindingar sem einkafyrirtæki stofnuðu til og hafa nú á okkur lent það breytir því ekki að við þurfum að leysa úr þeim efnum í samstarfi við aðrar þjóðir til að rjúfa einangrun okkar vegna þess að því aðeins verðum við aftur virkir þátttakendur á markaði því aðeins getum við skapað aðstæður til að leggja niður höft á gjaldeyrismarkaði því aðeins getum við skapað aðstæður til að lækka vexti til að draga að alþjóðlegt fjármagn til uppbyggingar atvinnu því aðeins getum við skapað skilyrði til frjálsrar verslunar og viðskipta við önnur lönd sem eru forsenda þeirrar hagsældar sem við stefnum að